Pani Przewodnicząca! Poparłem tę umowę, ponieważ uważam, obserwując Kolumbię od wielu lat, że jest to kraj, który powinien być przykładem tego, jak można skutecznie radzić sobie z gigantycznymi problemami.

Jeżeli możliwości handlowe z Unią Europejską pozwolą wielu wieśniakom, wielu mieszkańcom prowincji kolumbijskich przerzucić się z produkcji narkotyków na inną działalność, którą umożliwimy im otwierając rynki europejskie, to będzie również część skutecznej walki z tym strasznym złem, jakim jest produkcja narkotyków w Kolumbii.